Monsieur le Président, nous appuyons la présente résolution qui vise à mettre fin à l'indifférence et aux drames qui se produisent régulièrement dans le nord est du Congo. Les cinq groupes qui l'ont signée en appellent à la diplomatie, aux responsables politiques de la RDC, ainsi qu'aux parties en conflit, pour mettre fin à la barbarie dont sont victimes les populations civiles et, en premier lieu, les femmes et les enfants. Le jugement rendu hier par la Cour pénale internationale de La Haye dans l'affaire Bemba justifie que nous invitions également tous les responsables à rassembler suffisamment de preuves pour traduire devant la justice internationale les vrais responsables des massacres en question. Aussi, le Conseil de sécurité des Nations unies devrait il se saisir des événements qui se sont produits récemment encore au Nord Kivu, notamment pour déterminer dans quelle mesure la Monusco pourrait contribuer à mieux rétablir une situation respectueuse des droits des populations civiles les plus élémentaires. La dégradation continue de la situation en RDC interpelle également les entreprises qui acquièrent les matières premières et, notamment, les minerais rares. Seule une entrée en vigueur rapide de la réglementation sur les minerais provenant de zones de conflit pourra contribuer à mettre fin à la criminalité organisée dont se rendent coupables les prédateurs, notamment dans la province Nord Kivu, lesquels ne reculent devant aucune bassesse. Le principe de la non indifférence, si chère aux Africains, devrait nous guider dans la recherche d'une solution à ce drame.